Monsieur le Président, les actes de criminels fanatiques, qui ont tué des chrétiens d'Égypte, ne peuvent pas être imputés à tout un peuple et à son gouvernement. Ce serait injuste de rendre l'Égypte et les Égyptiens responsables de cet abominable massacre, dont les auteurs vont être jugés. Ne confondons pas les actes d'un criminel et la politique d'un pays! Ne faisons pas l'amalgame entre des fanatiques et toute une population! Enfin, en prétendant nous interposer entre les chrétiens coptes d'Égypte et leurs compatriotes musulmans, nous donnons des arguments aux extrémistes, qui cherchent à présenter les chrétiens d'Orient comme des agents de l'Occident.